Y lo ha hecho cortando la financiación a ONG que trabajan para garantizar información y ayudar a las mujeres que desean interrumpir su embarazo de forma segura. Es inaceptable y, por ello, necesitamos responder con fondos estatales y de la Unión al desafío humanitario planteado por los Estados Unidos. Señor comisario, recuerde que este Parlamento ha aprobado el mes pasado unas recomendaciones para que denuncien enérgicamente esta ley mordaza global en la reunión de la semana que viene de las Naciones Unidas sobre la condición jurídica y social de la mujer. Deben hacerlo, porque los derechos y las libertades de las mujeres no son moneda de cambio que dependa del color político de un gobierno o de quién gane las elecciones. Dentro o fuera de la Unión Europea. Deben ser derechos conquistados y permanentes. Es un derecho que cada una pueda ejercer libremente el control de su cuerpo.